Signora Presidente, onorevoli colleghi, ascoltando questo dibattito sull'ennesima escalation delle ostilità nell'Ucraina orientale, risulta chiaro come l'unico colpevole sia già stato identificato a prescindere. Si tratta della Russia, più volte indicata da quest'Aula come responsabile unico della maggior parte dei problemi del mondo. Le voci che esprimono un punto di vista diverso sono poche e per lo più ignorate. Giudice e giuria sono quelli già presenti. Manca solo il boia, mi verrebbe da dire. In realtà, cosa stia succedendo veramente sul terreno è ben più difficile da spiegare, soprattutto senza fare una premessa. Nonostante lo spaventoso numero di morti e dispersi, l'attuale conflitto è soprattutto combattuto con la propaganda. Come diceva Eschilo e come spesso ho ripetuto in quest'Aula, la prima vittima della guerra è la verità, mentre quelle vere di vittime si contano per le strade di Avdiivka, schiacciate dai giochi politici delle grandi potenze. Ma chi può davvero escludere che anche l'attuale governo ucraino non punti ad allontanare, anche grazie a questa rinnovata tensione, lo spettro di un ritiro delle sanzioni e a riavvicinare Washington? Forse con ironia potrei citare le parole del tanto vituperato Trump che, durante un'intervista, al giornalista che affermava che Putin è un killer rispondeva senza esitazione Lei pensa davvero che il nostro paese sia così innocente?